Trudno znaleźć kobietę, która nie doświadczyła zaczepek, obraźliwych żartów, niechcianych esemesów, niechcianych propozycji w miejscu pracy, a czasami gorszych rzeczy.

Przecież nie weszła w życie żadna nowa ustawa, nie nastąpił żaden przełom w procedurach.

Ofiary molestowania zaczęły mówić anonimowo, w tłumie, jednocześnie i ta synergia sprawiła, że głos stał się znowu słyszalny.

Dowiadujemy się także, że większość przypadków, o których piszą media, nigdy i nigdzie nie została zgłoszona w obawie przed wstydem i utratą pracy, a jeśli sytuacja miała miejsce w ważnej instytucji, jak na przykład parlament, dochodzą inne bariery obawa przed posądzeniem o nielojalność, o szkodzenie firmie, o obniżanie jej prestiżu. Analizujemy więc zachowanie, możliwości i bariery, które napotykają ofiary molestowania. Znowu, jak zwykle gdy chodzi o przemoc, nasza uwaga skupia się na ofiarach. Tymczasem naszej uwadze umyka istotny wątek zewnętrznego kontekstu, w jakim dochodzi do aktów przemocy i molestowania. Mało mówimy o sprawcach i mało mówimy o świadkach przemocy.

Odpowiedź francuskiego ministra nie powinna nikogo zaskakiwać, bowiem wszyscy tak robią zamykają oczy i jest to pierwsza rzecz, z którą należy skończyć.